In der Internetzeitung Azeri Daily habe ich gestern einen Artikel gelesen, in dem ich und die Kollegen, die an dieser Entschließung gearbeitet haben, quasi beschuldigt werden, wir seien an einem groß angelegten Komplott zur Vorbereitung eines Coups gegen die Regierung von Aserbaidschan

Ich empfehle den Journalisten dieser Zeitung, mal mit uns zu sprechen, bevor sie so etwas schreiben.

Das habe ich versucht, bevor wir diese Entschließung auf den Weg gebracht haben. Es ist mir leider nicht geglückt. Mein ehemaliger Vorstandskollege bei EuroNest, Fuad Muradov, ist inzwischen Minister in der Regierung von Aserbaidschan, und er weiß sehr gut, dass mein Anliegen in der Arbeit bei EuroNest immer gewesen ist, gute Beziehungen, verlässliche Beziehungen auch gerade zwischen uns Abgeordneten zu gewährleisten. Warum haben wir diese Dringlichkeit wirklich auf die Tagesordnung gesetzt?

Mehman Hüseynov ist seit Dezember letzten Jahres im Hungerstreik, und zwar deshalb, weil er damit bedroht ist, vor Ende seiner Haft, zu der er für zwei Jahre verurteilt war, erneut angeklagt zu werden, und jetzt befürchtet,

Diese Situation ist keine einmalige Situation, sondern das Civil Society Forum in EuroNest hat uns darüber informiert, dass dieses Muster sich jetzt zum fünften Mal wiederholt. Und dies und unsere Sorgen für das Wohlergehen von Mehman Hüseynov haben dazu geführt, dass wir diese Dringlichkeit auf die Tagesordnung gesetzt haben. Wir appellieren mit allen Fraktionen dieses Hauses an die aserbaidschanische Regierung Lassen Sie Mehman Hüseynov frei! Wir appellieren an die Richter, nicht wieder ein solches inszeniertes Verfahren gegen ihn aufzulegen. Mehman hat sich verdient gemacht um Aufklärung von Korruption im Europarat. Deswegen sitzt er jetzt im Gefängnis.